Pani Przewodnicząca! Jestem z Polski. Jako inicjator tej debaty chciałbym bardzo serdecznie w imieniu polskiego społeczeństwa podziękować Parlamentowi i wszystkim politycznym frakcjom za solidarność, bo tej solidarności naprawdę potrzebujemy. Chciałbym podziękować Radzie Europejskiej i pani komisarz za bardzo jednoznaczny i silny głos, bo musimy być razem wtedy, kiedy podejmowane są próby fałszowania historii, bo na to nie ma zgody. Ale to nie jest debata o historii, to jest debata o Unii Europejskiej, o naszej wspólnocie, o bezpieczeństwie, bo ci politycy, którzy akceptować chcą totalitaryzmy, czy to stalinizm, czy nazizm, sami chcą budować rządy autorytarne i w taki sam sposób wykorzystywać siłę na zgubę milionów, bo tyle ofiar przyniosły te pożogi w zeszłym stuleciu Europejczykom. Polityk, który lekceważy historię i który akceptuje totalitaryzmy, nie może nazywać siebie Europejczykiem i musimy razem być solidarni i dać silny odpór i silny głos przeciwko takim tendencjom.